Je regrette profondément qu'en commission parlementaire certains députés aient réussi à manipuler le vote pour faire passer des amendements qui réintroduisent des dispositions permettant aux opérateurs ferroviaires de s'exonérer de toute obligation de remboursement en cas de retard. J'appelle ici tous les députés à voter contre ces amendements demain et à ne pas céder aux lobbies des entreprises qui voudraient que les députés revoient à la baisse les droits des passagers. Nous avons été élus pour défendre nos citoyens et l'intérêt général. Ce serait donc un message politique désastreux que de voter pour des amendements qui défendent l'intérêt économique des grands groupes ferroviaires contre les droits des millions d'usagers et contre l'avis même de la Cour de justice de l'Union européenne sur les obligations en matière d'indemnisation.